Auch wir sollten in dieser Debatte geerdet bleiben. Auf was spiele ich an? Wir können es den Fischern nicht erneut antun, dass wir eine Verabschiedung des EMFF, wie beim letzten Mal geschehen, nicht nahtlos hinbekommen. Zeit ist Geld Wir können es aber auch nicht der so nötigen Datensammlung und den nötigen Umweltmaßnahmen antun, dass sie auf Unterstützung warten müssen. Zeit ist Geld Und mit diesem Fonds kann keiner eine Stange Geld verdienen weder der Fischer noch die Natur. Dafür sind die vorgesehenen Mittel viel zu klein. Es wird uns vorgeworfen, wir werfen Geld zum Fenster raus und hauen Geld auf den Kopf, indem wir Überfischung und Überkapazitäten finanziell unterstützen. Manch einem scheinen unsere Anträge und der Bericht zu fishy das heißt, die vorgesehenen Finanzmittel scheinen zu stinken. Es stimmt, mit einigen Änderungsanträgen und Kompromissen im Bericht des Fischereiausschusses bin auch ich nicht einverstanden.

Nicht nur hierfür gibt es zum Glück die Möglichkeit von erneuten Änderungsanträgen, um einige Dinge nachhaltig zu korrigieren. Und solche haben wir eingereicht. Die finanzielle Unterstützung der endgültigen Einstellung von Fangtätigkeiten führe zu Überfischung und Überkapazitäten so eine weitere Meinung. Besagt der Bericht nicht auch, dass, sollte eine endgültige Einstellung durch den EMFF unterstützt werden, eine solche Einstellung zu einer permanenten Reduzierung der Fangkapazität führen muss und die Unterstützung nicht wieder in die Flotte investiert werden darf? Muss ein Fischer, sollte er innerhalb von zwei Jahren wieder Fischereiaktivitäten aufnehmen, die Unterstützung in diesem Fall nicht anteilig zurückzahlen? Wie bereits erwähnt Auch die Natur kann nicht auf Finanzmittel warten. Mittel, die gemäß unseren Änderungsanträgen mindestens 25 der EMFF Mittel eines Mitgliedstaats jeweils für Kontrolle, die Durchsetzung und die Datensammlung und mindestens weitere 25 für den Schutz mariner Biodiversität und Ökosysteme ausmachen müssen. Es ist selbsterklärend, dass zweieinhalb Minuten keinen Raum für eine Detailanalyse lassen. Zusammengefasst Hier wird weder Geld zum Fenster hinausgeworfen noch Geld auf den Kopf gehauen. Deshalb Bitte stimmen Sie unseren Änderungsanträgen zu und am Ende dem Bericht!